Voiam să subliniez faptul că am votat împotriva celor două amendamente depuse de ECR, deoarece este inadmisibil să schimbi regulile în timpul jocului, promovând standarde duble față de statele membre. Salut abordarea corectă și principială a Parlamentului European cu privire la evaluarea procesului de aderare a României și Bulgariei la spațiul Schengen. Dezbaterea de ieri a confirmat din nou că Parlamentul rămâne atașat marilor proiecte emblematice ale construcției europene, precum libera circulație a cetățenilor și spațiul Schengen, zona euro. Condamn faptul că deciziile politice din unele state membre dau prioritate abordărilor populiste, în loc să dea mai degrabă prioritate faptelor și realităților.